virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá meiri hluta utanríkismálanefndar um tillögu til þingsályktunar um samninga varðandi ábyrgð ríkissjóðs á innstæðutryggingum vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á evrópska efnahagssvæðinu nefndin hefur fjallað um þetta mál á þó nokkrum fundum og fengið til sín fulltrúa úr ráðuneytum

sér gögnum og upplýsingum eins og hægt er sérstaklega hafa þau varðað samskipti íslenskra stjórnvalda við samninganefndir annarra ríkja svo sem frá hollandi og bretlandi en einnig gögn frá fundum fjármálaráðherra

með evrópusambandsríkjunum og efta ríkjunum og önnur gögn sem fram koma á þingskjali tvö hundruð sextíu og þrjú þau snúa meira eða minna um lögfræðilegar

og eins og oft hefur komið fram í umræðu um þessi mál þá snýst sú deila í grunninn um það hvort ríkissjóði

fjármögnun hans að lögum reynist ekki fullnægjandi vegna þeirra krafna sem að honum er beint það er með þessari tillögu leitað heimildar alþingis ríkisstjórninni til handa til að leiða til lykta samninga við viðeigandi stjórnvöld vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á evrópska efnahagssvæðinu á grundvelli þeirra sameiginlegu viðmiða sem aðilar hafa komið sér saman um það kom fram á fundum nefndarinnar að málið snýst nær einvörðungu um skuldir gamla landsbanka íslands vegna svokallaðra icesave reikninga það er talið er að ekki muni reyna á tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta vegna skulda gamla kaupþings en formaður skilanefndar upplýsti að útlit væri fyrir að sala á eignum bankans gæti staðið undir kröfum

skoðunar starfsemi gamla glitnis og þar kom fram að hún var þeim hætti erlendis með þeim hætti að afar ólíklegt er að reyni á tryggingarsjóðinn vegna hennar nefndin kynnti sér eigna og skuldastöðu gamla landsbanka íslands væntanlegar kröfur tryggingarsjóðsins á hann og hvað mætti gera ráð fyrir að fengist upp í þær kröfur við sölu á eignum bankans

en á grundvelli upplýsinga frá skilanefnd landsbanka íslands má áætla að um hundrað fimmtíu milljarðar króna geti staðið út af að því ferli loknu þessi niðurstaða er eins og áður segir háð mikilli óvissu sá möguleiki er því fyrir hendi að eignir landsbankans dugi fyrir forgangskröfum þannig að ekkert falli á ríkissjóð ég vil nú undirstrika þetta atriði úr nefndaráliti meiri hlutans að það er mikil óvissa um þetta það er verið að reyna að slá mati á virði eigna sem í bókum bankans voru skráðar á hartnær tvö þúsund milljarða en er gengið út frá í þessari áætlun að séu jafnvel ekki nema eitt þúsund milljarða virði en það eru töluvert mikil vikmörk í því mati og þess vegna er það niðurstaða meiri hluta nefndarinnar að málið geti farið þannig að það reyni ekkert á ríkissjóð hvað varðar fjármögnunarþörf

og þá er það auðvitað það gefið í því samhengi að ríkissjóði beri annaðhvort eða að ríkissjóður hafi samþykkt að styðja við sjóðinn

og greitt þær kröfur sem að honum er beint niðurstaðan um þetta mun á endanum einkum ráðast af tvennu annars vegar af endanlegu virði eigna gamla landsbankans en talið er að hámarksverðmæti fáist fyrir þær með því að selja þær ekki að svo stöddu er gert ráð fyrir að eignirnar verði varðveittar í gamla landsbankanum í um það bil þrjú ár hins vegar ræðst niðurstaðan af þeim samningum sem hér er leitað heimildar til að gera eins og fram kemur í athugasemdum við tillöguna varðandi lagalega stöðu málsins hafa íslensk stjórnvöld byggt á því sjónarmiði að skýr lagaskylda væri ekki til staðar um ábyrgð íslenska ríkisins ef greiðslur til innlánseigenda færu fram úr því sem tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta gæti staðið undir nefndin hefur farið yfir þau lögfræðilegu álitaefni sem málið snýst um og ljóst er að önnur aðildarríki e e s samningsins eru ekki sammála skilningi íslenskra stjórnvalda um að óvissa ríki að þessu leyti hugmyndir um að úr þessu yrði skorið fyrir hlutlausum úrskurðaraðila eða dómstól hafa ekki náð fram að ganga í viðræðum aðila ljóst er að miklir hagsmunir eru í húfi um niðurstöðu slíks máls fyrir báða aðila óhagstæð niðurstaða um skuldbindingu íslands hefði alvarlegar afleiðingar fyrir ríkissjóð á hinn bóginn má leiða að því líkur að lagaleg óvissa um þetta atriði gæti vegið að fjárhagslegum stöðugleika og trúverðugleika þess lagaumhverfis sem fjármálafyrirtækjum sem starfa innan vébanda evrópusambandsins hefur verið skapað þessum sjónarmiðum hefur meðal annars verið teflt fram af þeim aðilum hagur þess að lausn finnist við samningaviðræður er því ótvíræður en þess má geta að á meðan ágreiningur aðila um þetta efni er óleystur var sú hætta fyrir hendi að evrópusambandsríkin gripu til aðgerða gagnvart íslandi sem settu e e s samninginn að hluta eða í heild í hættu þarna snýst málið sem sagt um það að það þarf ekki að liggja fyrir endanleg niðurstaða um slíkan ágreining einfaldlega sú staðreynd að deilt er um atriði sem falla svo á að það skipti miklu fyrir framkvæmd e e s samningsins og sá ágreiningur hefur ekki verið settur í neinn farveg og er óleystur sú staðreynd getur leitt til þess að evrópusambandsríki fari fram á að tilteknum köflum eða viðaukum við e e s samninginn

úr sambandi að hluta eða í heild í þessu liggur meðal annars áhættan að hafa málið í ágreiningi þá var ljóst að norðurlöndin voru sammála um að nauðsynlegt væri að ísland semdi um lausn á þessu máli til að þau gætu séð sér fært að taka þátt í fjárhagslegri fyrirgreiðslu í tengslum við efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar og alþjóðagjaldeyrissjóðsins sama gilti um afstöðu annarra ríkja sem ísland leitaði fyrirgreiðslu hjá ég gerði það að umtalsefni í ræðu minni um

að þetta hefði auðvitað verið með öllu óviðunandi framkoma og gerði við hana alvarlegar athugasemdir en það er vakin athygli á þessari stöðu engu að síður hér í tengslum við þetta mál þannig er þá að með vísan í allt þetta sem ég hef hér rakið þá er það áliti meiri hlutans að ljóst er að það þurfti að leita pólitískrar lausnar á vandamálinu frumforsenda þess að leitað væri pólitískrar lausnar var að tryggt yrði að tekið yrði tillit til hinna erfiðu aðstæðna sem nú eru uppi á íslandi þau umsömdu viðmið sem þingsályktunartillagan fjallar um fela í sér viðunandi forsendur fyrir lausn að áliti meiri hlutans það er ekki er fallið frá þeim lagarökum sem ísland hefur sett fram

samningar um lausn taki mið af sérstakri og fordæmislausri stöðu íslands hvorug þessara forsendna geta talist íþyngjandi fyrir ísland eða íslenska hagsmuni í þessu sambandi var nefndin upplýst um þau meginsamningsmarkmið sem stjórnvöld hafa sett sér og fram kom að stöðu íslands verði haldið á lofti í þeim viðræðum sem í hönd fara þannig að sem hagstæðust niðurstaða fáist fyrir ísland leiði samningar ekki til ásættanlegrar niðurstöðu fyrir ísland er það sjálfstætt úrlausnarefni hvernig stjórnvöld og alþingi vinna úr þeirri stöðu en hin umsömdu viðmið fela ekki í sér að stjórnvöld afsali sér með einhverjum hætti lagalegri stöðu að þjóðarétti sem ríkið hefur í dag ég ætla að láta nægja að vísa til fyrri umræðu um þetta mál þegar kemur að því hver hin eiginlegu samningsmarkmið eru og læt sitja við það að þau meginsjónarmið sem komu fram hér í fyrri umræðu um þetta mál falla mjög vel að þeim samningsmarkmiðum sem kynnt voru fyrir nefndinni við meðferð málsins og það þótti ekki ástæða til þess og jafnvel ekki skynsamlegt að fara að tíunda þau öll hér í nefndaráliti þannig að þau lægju opinberlega fyrir en augljóslega er að því stefnt að þannig verði búið um hnútana að sem hagstæðust niðurstaða fáist fyrir okkur í öllu tilliti meiri hlutinn lítur svo á að í samþykkt þessarar tillögu felist pólitískur stuðningur við stefnumörkun stjórnvalda í yfirstandandi samningum í tillögunni kemur fram að endanlegar niðurstöður samninganna sem munu nást í viðræðunum verði lagðar fyrir alþingi til öflunar viðeigandi fjárheimilda eftir því sem aðstæður krefjast

framgang samningaviðræðna eftir því sem þeim vindur fram allt í samræmi við ákvæði tuttugasta og fjórðu greinar þingskapalaga ég tel að þetta sé afar mikilvægt

um það hvernig þeim vindur fram í meðferð nefndarinnar kom einnig til umræðu hvernig ríkissjóður mundi standa undir skuldbindingum sem samningar sem hér er óskað eftir heimild til að leiða til lykta leggja á hann ákveðið var að ræða þau atriði í samfellu við efnislega úrlausn á hundrað sextugasta og fyrsta máli tillögu til þingsályktunar um fjárhagslega fyrirgreiðslu hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum sú umræða hefur að nokkru farið fram hér fyrr í dag

undir nefndarálit meiri hlutans rita sá sem hér stendur árni páll árnason ásta r jóhannesdóttir guðfinna s bjarnadóttir lúðvík bergvinsson og arnbjörg sveinsdóttir